Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich habe zur Kenntnis genommen, dass der Rat den Mehrjährigen Finanzrahmen nicht diskutieren möchte. Ich möchte dem Rat hiermit mitteilen, dass das Europäische Parlament ihn schon diskutieren möchte und dass der Rat sich nicht wie im Kindergarten benehmen und sagen kann, er antwortet uns auf unsere Fragen und auch auf unsere Vorschläge nicht.

Lissabon ist keine rein technische Änderung, sondern bedeutet mehr Aufgaben, bedeutet mehr Aufgabenerfüllung und damit auch in Zusammenhang stehende Finanzfragen zu beantworten. Darüber hinausgehend hat der Rat Beschlüsse gefasst, die zu neuen Finanzausgaben führen. Dies ist von vielen Kollegen ausgeführt worden. Wenn der Rat dies möchte und wenn der Rat möchte, dass nicht mehr Geld ausgegeben werden soll, dann muss der Rat aber auch sagen, wo er konkret einsparen möchte, wie er einsparen möchte, wo genau er umschichten möchte, und nicht nur allgemeine prozentuale Verschiebungen vorschlagen und es dann dem Parlament und der Kommission überlassen, wo sie die Unannehmlichkeiten zu beschließen haben, zumal die Möglichkeiten zu Umschichtungen und zu Veränderungen des Haushalts für uns äußerst beschränkt sind. Die Aufgaben, die Sie uns zusätzlich aufgegeben haben, sind aber so herausfordernd, dass sie keine kleinen nebensächlichen Summen beinhalten ich nenne hier nur die Bereiche der finanziellen Solidität unserer Staaten und ihre entsprechend finanziellen Schwierigkeiten. Wenn das Programm in Anspruch genommen werden muss, dann sind das keine Kleinsummen, die man so nebenher umschichten könnte. Dasselbe gilt für ITER, dasselbe gilt für Fragen der inneren Sicherheit, dasselbe gilt für große Fragen der Forschung, dasselbe gilt auch für Fragestellungen, wenn ich auf Schwerpunktgebiete eingehe, die das Parlament hat, nämlich im Bereich Jugendbildung und Forschung. Wir haben es zum Teil mit mangelnder Implementierung zu tun, wir haben es zum Teil auch mit einer mangelnden Transparenz bei der Verausgabung von Mitteln zu tun. Alle diese Fragen muss man miteinander konkret behandeln und bearbeiten und nicht durch Schweigen vonseiten des Rates beantworten.